Ja, jaz bi prosila, vem, da je v razprave, posameznih poslancev težko posegati, ampak tukaj nas je kar nekaj prijavljenih za razpravo in spoštovana poslanka je v svoji razpravi trikrat ali štirikrat ponovila isto stvar, isto zahtevo, isto prošnjo z istimi besedami. Lepo prosim, predsedujoči, mnogo nas čaka na razpravo, čakamo tudi na odgovore vlado, če lahko probajo poslanci svoje misli zbrati tako, da povejo enkrat, morda še enkrat ponovijo, ne pa štirikrat zaporedoma.